Frau Präsidentin! Junge Menschen sind die Zukunft Europas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden Sie sicherlich genauso wie ich mehr als einmal im Wahlkampf gesagt haben. Und jetzt können wir zeigen, wie ernst wir das tatsächlich meinen. Denn die Konferenz zur Zukunft Europas ist auch eine Konferenz zur Zukunft der nächsten Generation. Da muss diese nächste Generation auch mitreden können. Ich erwarte vor allen Dingen auch Respekt, genauso viel Respekt vor den Jugendforen wie vor den Bürgerversammlungen.